Wenn ich höre, meine Kolleginnen und meine Kollegen, dass wir Spitze werden sollten, dann sollten wir gerade in diesen Bereichen der Technologie Spitze werden und mehr in Innovation, in Kreativität, in Forschung hineingehen, damit wir dies auch wirklich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger schaffen können.

Aber das geht nicht, indem man nur viel redet, wir müssen auch etwas tun.